og kom fram í spjalli sem ég átti hér í morgun við hæstvirtan fjármálaráðherra eigum við eftir að ræða um stóru liðina það er þannig að þegar lögð eru fram hundruð breytingartillagna þarf eðli málsins samkvæmt að ræða þær ég tek undir með þeim sem hér hafa talað ég tel ekki að við ættum að ræða fjárlögin að nóttu til en geri engar athugasemdir við að það sé veitt heimild til lengri þingfundar í dag